Pane předsedající, já bych chtěl podpořit tento návrh nařízení a zprávu, protože upravuje stávající služby Europassu potřebám a očekáváním uživatelů a poskytovatelů, studentů a uchazečů o zaměstnání, pracovníků a zaměstnavatelů.

Protože se ukazuje, že je málo využívaný některými sociálními skupinami, které nejsou digitálně plně gramotné, je, myslím si, velmi důležité zvýšit tuto jeho vlastnost, to znamená mít i digitální použití.

Na druhou stranu si nejsem úplně jistý, jestli požadavek anonymních životopisů, které mají předcházet diskriminaci, čemuž rozumím, je zcela správný.